Zbliżający się szczyt Rady Europejskiej poświęcony będzie przede wszystkim budżetowi Unii na lata

Nie mogą one jednak dotyczyć strategicznych i kluczowych funduszy, jak na przykład Fundusz Spójności. Drastyczne cięcia w tym sektorze dałyby wyraźny sygnał, że starsze państwa członkowskie Unii chcą łatać dziurę budżetową kosztem nowo przyjętych państw członkowskich. Stracą na tym nie tylko takie kraje, jak Polska czy Węgry, ale podważy to zaufanie do całej Unii Europejskiej i przyjętej wcześniej przez nią zasady solidarności. Już teraz wielu się zastanawia, czy grudniowa decyzja Komisji Europejskiej wstrzymująca fundusze na budowę dróg w Polsce nie jest pierwszym krokiem wcześniej zaplanowanej przez niektóre państwa strategii. Jeśli cięcia Funduszu Spójności dla nowych państw członkowskich, w tym Polski, miałyby oznaczać kompromis, to z pewnością w krajach tych odczytane to będzie nie jako kompromis, lecz jako kompromitacja Unii.